Pani Przewodnicząca!

Wydaje mi się natomiast, że powinno nas martwić coś innego, inne formy ingerencji w procesy demokratyczne w Europie na przykład wpływy rosyjskie w niemieckiej SPD poprzez dawnego kanclerza Gerharda Schrödera czy wpływy Gazpromu w tym kraju, wpływy na austriacką SPÖ poprzez byłego kanclerza Gusenbauera,